frú forseti það eru gömul sannindi og ný að stefna sérhverrar þjóðar í utanríkismálum mótast að miklu leyti af hnattstöðu hennar og heimkynnum í þeim efnum er ísland engin undantekning staða íslands í miðju norður atlantshafinu hefur mótað lífsbaráttu þjóðarinnar frá upphafi á þeirri stöðu byggjum við rétt okkar yfir hinum fengsælu fiskimiðum umhverfis landið veðurfar og hafstraumar eru uppspretta stöðugrar úrkomu sem tryggt hefur orkuframleiðslu vatnsaflsvirkjana eldvirknin á norður atlantshafshryggnum hefur gert okkur kleift að hita híbýli okkar og framleiða rafmagn í gufuaflsvirkjunum hnattstaða landsins er þannig á margan hátt grunnurinn undir þeirri efnahagslegu velsæld sem við íslendingar búum við í dag hún skýrir einnig þá áherslu sem ísland hefur lagt á þá þætti utanríkismála sem snúa að hafréttarmálum nýtingu auðlinda hafsins umhverfisvernd samgöngum og viðskiptum auk þróunarmála þar sem samstarf við önnur ríki um sjávarútveg og orkunýtingu hefur verið í öndvegi en líklega eru áhrif hnattstöðunnar hvergi skýrari en á sviði öryggis og varnarmála lega landsins í ystu höfum hefur öðrum þáttum fremur mótað stefnu íslands á því sviði um alda skeið var fjarlægðin okkar helsta vörn heimsstyrjöldin síðari hernám breta og orrustan um atlantshafið færðu okkur síðar heim sanninn um að í fjarlægðin veitti ekki lengur það skjól sem á mætti treysta ytra umhverfi okkar hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum friðsamlegar horfur í samskiptum ríkja norðurálfu eru undirrót þess að bandaríkin ákváðu að draga úr varnarviðbúnaði sínum á íslandi en breytingar koma fram víðar en í samskiptum einstakra ríkja vísbendingar hafa komið fram um áframhaldandi loftslagsbreytingar á norðurslóðum sem gætu þegar tímar líða haft umtalsverð áhrif á hafstrauma og náttúrufar og þar með

engin þessara breytinga raskar þó þeirri ákjósanlegu stöðu sem hnattstaða íslands skapar þjóðinni í alþjóðlegum samskiptum þvert á móti munu landsins gögn og gæði þar með talinn sá mannauður sem fólginn er í fólkinu sjálfu áfram verða undirstaða velmegunar íslensku þjóðarinnar með því að nýta auðlindir til sjávar og sveita af ábyrgð og framsýni getum við jafnframt orðið öðrum þjóðum fyrirmynd og vísað veginn í því mikilvæga starfi sem framundan er á alþjóðlegum vettvangi við að útrýma hungri og sárustu neyð þótt dregið hafi úr viðsjám á norðurslóðum er ísland nú í þjóðbraut sem aldrei fyrr þetta á ekki aðeins við um tíðara farþegaflug sem auðveldar umsvif íslenskra athafnamanna beggja vegna atlantshafs fyrirsjáanlegt er einnig að nýjar siglingaleiðir muni opnast til norðurs samhliða hlýnandi loftslagi nýstárleg staða íslands sem útvarðar við anddyri norðurskautssvæðisins kann meðal annars að hafa áhrif á stöðu landsins í öryggismálum svæðisins ég tel því tímabært og raunar óhjákvæmilegt að stjórnvöld taki aukið mið af næstu heimkynnum þjóðarinnar norðurslóðum við mótun utanríkisstefnunnar á næstu árum í þessu skyni mun utanríkisráðuneytið meðal annars standa fyrir alþjóðlegri ráðstefnu á akureyri í mars næstkomandi um áhrif opnunar nýrra siglingaleiða til norðurs

samkomulag íslands og bandaríkjanna sem ég og forsætisráðherra undirrituðum í október síðastliðnum í washington markar upphaf nýs kafla í varnarsamstarfi þjóðanna í samkomulaginu stendur skýrum stöfum að bandaríkin muni standa við skuldbindingar sínar samkvæmt varnarsamningnum frá nítján hundruð fimmtíu og eins og að varnir íslands verði tryggðar með miklum og breytanlegum viðbúnaði og liðsafla hins vegar þarf að huga að ýmsu í kjölfar brotthvarfs hersins eitt af því er ráðstöfun sjálfs varnarsvæðisins en segja má að hún sé þrískipt verkefni tiltekin mannvirki eru nauðsynleg vegna reksturs alþjóðaflugvallarins og hefur sá þáttur verið tryggður eins hefur verið stofnað félag í eigu ríkisins þróunarfélag keflavíkurflugvallar e h f sem mun vinna að því að þróa og ráðstafa öðrum hlutum varnarsvæðisins með það að markmiði að koma sem mestum hluta þess í arðbæra nýtingu loks hefur verið skilgreint öryggissvæði við flugvallarsvæðið sem nýtast mun vegna varna landsins til innlendra og fjölþjóðlegra æfinga og sem aðstaða fyrir bandalagsþjóðir íslands í atlantshafsbandalaginu atlantshafsbandalagið skilgreinir eftirlit með lofthelgi bandalagsþjóðanna sem grundvallaratriði í vörnum bandalagsins og framundan eru mikilvægar viðræður við bandaríkin og atlantshafsbandalagið um framtíðarrekstur og fyrirkomulag íslenska loftvarnakerfisins sem kostað hefur verið af bandaríkjunum til þessa með rekstri ratsjárstofnunar

ljóst er að við getum ekki sinnt öllum þáttum loftvarna án aðstoðar bandalagsþjóða því eru viðræðurnar við bandaríkin og atlantshafsbandalagið mikilvægar við höfum orðið vör við áhuga meðal bandalagsþjóða okkar á því hvernig loftvarnakerfinu verði háttað til framtíðar sem og skipulagi öryggissvæðisins við keflavíkurflugvöll þessir þættir eru auk þess frumforsenda þess að hér geti farið fram æfingar bandalagsins vegna varna landsins og sameiginlegra varna atlantshafsbandalagsins frú forseti samkomulag íslands og bandaríkjanna um framhald varnarsamstarfsins er traust umgerð um öryggis og varnarmál íslands engum dylst þó að sú staða sem nú er komin upp kallar á aukið frumkvæði af hálfu okkar íslendinga að því að tryggja öryggi landsins nauðsynlegt er að efla samráð og samstarf við þau ríki sem deila hagsmunum með okkur við norðanvert atlantshaf þó að bandaríkin skipti hér mestu er einnig rétt að nefna kanada og ekki síður bretland og norðurlöndin þá verða auknar kröfur gerðar um framlag íslands til atlantshafsbandalagsins og þá sér í lagi til aðgerða á þess vegum ef við leggjum okkar af mörkum til starfsemi og aðgerða bandalagsins mun rödd okkar hljóma hærra innan þess hér mun íslenska friðargæslan vera í lykilhlutverki ég hef þegar sett af stað athugun á því með hvaða hætti við getum aukið framlag okkar til aðgerða bandalagsins í afganistan sem dæmi má nefna að kallað hefur verið eftir sérfræðingum á sviði heilbrigðismála löggæslu og réttarfars efla þarf samskipti og samráð við hermálayfirvöld og herstjórnir atlantshafsbandalagsins þetta á einnig við um evrópuherstjórn bandaríkjanna í stuttgart í þýskalandi fastanefnd íslands hjá bandalaginu verður efld til að sinna auknum verkefnum af þessum sökum rétt er og að leita eftir víðtækara samstarfi á sviði öryggis og varnarmála ég hef áður minnst á nauðsyn þess að fylgst sé grannt með þeirri þróun sem er að eiga sér stað á vettvangi evrópusambandsins stækkun evrópusambandsins ekki síður en atlantshafsbandalagsins tryggir stöðugleika og dregur úr líkum á átökum og ófriði í álfunni og næsta nágrenni með aðild búlgaríu og rúmeníu að evrópusambandinu fer aðild að atlantshafsbandalagið og e s b að verulegu leyti saman sérstaða atlantshafsbandalagsins felst þó enn sem áður í því að þar sitja bandaríkin og kanada einnig við borðið þróun alþjóðamála kallar á náið samstarf milli atlantshafsbandalagsins og e s b og það samstarf hefur verið í mótun um nokkurt skeið hagsmunir okkar felast fyrst og fremst í því að atlantshafsbandalagið sé áfram kjölfestan í öryggis og varnarsamstarfi álfunnar við hljótum jafnframt að skoða hvernig styrkja megi samstarf okkar við evrópusambandið á sviði utanríkis og öryggismála enda er ljóst að evrópusambandið mun leitast við að láta meira til sín taka á þessu sviði landfræðilega lega íslands í evrópu gerir og að verkum að evrópusambandið hlýtur að vera rökréttur samstarfsaðili í baráttunni gegn mörgum af þeim ógnum sem kunna að steðja að okkur í framtíðinni svo sem hryðjuverkum og alþjóðlegri glæpastarfsemi á borð við eiturlyfjasmygl og mansal frú forseti í umræðu um öryggis og varnarmál er eðlilegt að staldra fyrst við okkar næsta nágrenni þótt allt sé þar nú með kyrrum kjörum er það engin trygging fyrir öryggi á tímum alþjóðavæðingar nú á tímum teygja viðskiptahagsmunir íslendinga sig um víða veröld á sama hátt verða hagsmunir okkar í öryggismálum best tryggðir í heimi þar sem ríkir friður öryggi og stöðugleiki en það sem skiptir meira máli er að við íslendingar höfum líkt og aðrar þjóðir skyldum að gegna á þessu sviði næstkomandi sunnudag hinn nítjánda nóvember verða sextíu ár liðin frá því að ísland gerðist aðili að sameinuðu þjóðunum eins og segir í fyrstu grein sáttmála sameinuðu þjóðanna er meginmarkmið þeirra að standa vörð um heimsfrið og öryggi með aðild okkar að sameinuðu þjóðunum gengumst við íslendingar undir þá skyldu að leggja okkar af mörkum í þeim efnum okkur íslendingum ber að rækta þá skyldu eftir föngum og í þessum efnum höfum við margt fram að færa ekki dugar að bera því við hversu smá við erum og fjarri helstu átakasvæðum heims mörgum kom á óvart að friðarverðlaun nóbels árið tvö þúsund og sex skyldu koma í hlut grameen bankans í bangladess og stofnanda bankans hagfræðiprófessorsins muhammad yunus við eigum því ekki að venjast að tengja bankastarfsemi við baráttu fyrir friði og öryggi en grameen bankinn er enginn venjulegur banki og prófessor yunus enginn venjulegur maður árið nítján hundruð sjötíu og fjögur hóf hann sjálfur að veita litlum hópi fátækra kvenna í bangladess lán sem voru smá í sniðum markmiðið var að gera konum kleift að brjótast úr viðjum fátæktar og búa sér og fjölskyldum sínum betra líf í dag njóta hátt í sjö milljónir manna fyrirgreiðslu bankans og eru nánast allir viðskiptavinir hans konur má segja að þarna hafi norska nóbelsnefndin hitti naglann á höfuðið baráttan fyrir efnahagslegum og félagslegum framförum er ekki aðeins barátta gegn fátækt heldur er hún jafnframt barátta fyrir friði og öryggi þetta er í samræmi við stefnu íslenskra stjórnvalda sem meðal annars var sett fram með skýrum hætti í stefnumiðum íslands í þróunarsamvinnu sem kynnt voru á alþingi í fyrra ekki er síður mikilvægt að nóbelsnefndin skuli veita þeim viðurkenningu sem leggja sérstaka áherslu á réttindi og kjör kvenna í þróunarlöndum það er vel þekkt staðreynd að stuðningur við konur er mjög áhrifarík leið til þróunaraðstoðar konur setja hagsmuni fjölskyldunnar í forgang og þær vinna verkefni sín af samviskusemi og áhuga í þróunarsamvinnu íslands hefur verið lögð rík áhersla á málefni kvenna stefna þróunarsamvinnustofnunar íslands í jafnréttismálum er að leggja höfuðáherslu á samþættingu kynja og jafnréttissjónarmiða í þróunarverkefnum stofnunarinnar ég ræddi fyrr í vikunni við stjórn þróunarsamvinnustofnunar og utanríkismálanefnd um nauðsyn þess að lög um stofnunina verði endurskoðuð mjög merkilegt starf hefur verið unnið á vegum hennar og við lítum með stolti til þeirra karla og kvenna sem vinna að þróunarverkefnunum á vettvangi oft við mjög erfiðar aðstæður en núverandi lög um þróunarsamvinnustofnun eru orðin tuttugu og fimm ára gömul og á þessum tíma hafa orðið miklar breytingar og framfarir við framkvæmd þróunarverkefna markmiðið með endurskoðuninni verður að færa þróunarsamvinnu okkar til nútímahorfs og auka skilvirkni í störfum okkar með þarfir og hagsmuni þeirra sem njóta aðstoðarinnar að leiðarljósi ég legg áherslu á að vandað verði til verks í þessu starfi og samráð verði haft við stjórnmálaflokkana félagasamtök fræðimenn og viðskiptalífið almenn sátt hefur ríkt um þróunarsamvinnu íslands hingað til og tel ég afar mikilvægt að svo verði áfram ég held að við séum öll sammála um að íslendingar vilji láta gott af sér leiða á alþjóðavettvangi og að við viljum leggja okkar af mörkum til baráttunnar gegn fátækt í þróunarlöndunum ég er því vongóð um að breið samstaða náist um framtíðarskipan þessara mála þegar tillögur þessa efnis verða teknar til umfjöllunar hér á alþingi í fjölþjóðlegu samstarfi leggjum við einnig áherslu á málefni kvenna ber þar fyrst að nefna meira en tífalda hækkun á framlögum til unifem á síðustu tveimur árum unifem vinnur mikilvægt starf innan sameinuðu þjóðanna en hefur þó ekki haft það vægi sem við teljum nauðsynlegt í málflutningi okkar höfum við því lagt á það ríka áherslu að kynja og jafnréttissjónarmið verði að taka fastari tökum í verkefnum sameinuðu þjóðanna ég er því afar ánægð með tillögur um endurskipulagningu starfsemi samtakanna sem lagðar voru fram í síðustu viku og eru einmitt í þessum anda ég vil einnig nefna aukna áherslu á málefni kvenna í stríðshrjáðum löndum ég kynnti fyrir skömmu nýjar áherslur í starfsemi íslensku friðargæslunnar en friðargæslan hefur átt áralangt samstarf við unifem á balkanskaga sífellt er erfiðara að greina á milli þróunarmála og endurreisnar og friðaruppbyggingarstarfs að loknum átökum afganistan er gott dæmi þar um en einnig má nefna að þátttaka íslands í friðargæslu á srí lanka er forsenda þess þróunarsamstarfs sem íslendingar vinna að þar í landi framundan er leiðtogafundur atlantshafsbandalagsins þar sem eitt meginviðfangsefni fundarins verður umfjöllun um hvernig betur megi samhæfa störf friðargæsluliðs atlantshafsbandalagsins og alþjóðlegra stofnanna og hjálparsamtaka í afganistan í þessu skyni hafa fulltrúar atlantshafsbandalagsins fundað með fulltrúum sameinuðu þjóðanna og alþjóðabankans má segja að afganistan sé prófsteinn á það hvernig friðargæsluverkefnum í nánu samstarfi við þróunar og hjálparstarf verði komið fyrir í framtíðinni á þessu sviði hafa íslendingar af dýrmætri reynslu að miðla að mínu mati felast tækifæri í þessari þróun mála fyrir ísland og fellur hún vel að þeirri áherslubreytingu sem ég hef kynnt og verið er að hrinda í framkvæmd hjá íslensku friðargæslunni við skulum minnast þess að einn helsti vandi stríðshrjáðra landa er hvernig viðhalda megi stöðugleika eftir að átökum líkur og koma þannig í veg fyrir að átök brjótist út að nýju í um helmingi þeirra landa þar sem friður hefur komist á hefjast vopnuð átök á nýjan leik innan fimm ára ef bætt lífskjör fylgja ekki í kjölfar friðarferlisins er veruleg hætta á að ófriður brjótist út á ný áður var gjarnan litið á friðargæslu og þróunarsamvinnu sem alls ótengd verkefni viðhorfið var að friðargæsla væri hernaðarlegt verkefni sem atlantshafsbandalagið friðargæslulið á vegum sameinuðu þjóðanna eða aðrar slíkar stofnanir sinntu en þróunarsamvinna væri hlutverk þróunarstofnana á borð við þróunaráætlun sameinuðu þjóðanna unifem og alþjóðabankann raunin er sú að allir þessir aðilar hafa á síðustu árum eflt þann þátt í starfsemi sinni sem telst til enduruppbyggingar á ófriðarsvæðum það er skref í rétta átt að þeir sem sinna friðargæslu og þróunaraðstoð hafi færst nær hver öðrum á undanförnum árum og von er til þess að friðarsamningar haldi fyrir vikið og leiði til efnahagslegrar og félagslegrar framþróunar á fyrrum átakasvæðum mikilvægt er að umgerðin um þátttöku íslands í friðargæslustarfi sé traust í því skyni mun ég innan skamms leggja fram frumvarp til laga um íslensku friðargæsluna sem mikilvægt er að hljóti afgreiðslu á þessu þingi þá er unnið að gerð siðareglna fyrir íslensku friðargæsluna ég hef hér staldrað við mikilvægi þróunarsamvinnu og friðargæslu í þeirri viðleitni að stuðla að friði og efla öryggi um heim allan en ekki er síður mikilvægt að huga að vernd mannréttinda í þessum efnum það er staðreynd að brot á grundvallarmannréttindum eru oft undirrót átaka og ófriðar verndun mannréttinda stuðlar að því að auknu öryggi og friði í heiminum mannréttindi eru einn af hornsteinum íslenskrar utanríkisstefnu ég mun beita mér fyrir því að skerpa og auka innlegg íslands í umræðuna um mannréttindamál á alþjóðavettvangi í því skyni hef ég ákveðið að unnið verði að mótun heildstæðrar stefnu íslands í mannréttindamálum á alþjóðavettvangi meginmarkmið slíkrar stefnumótunar er að greina hvernig ísland getur lagt sitt af mörkum til þess að varðveita og auka virðingu fyrir mannréttindum í heiminum ég legg áherslu á að samráð verði haft við félagasamtök og stofnanir sem sinna mannréttindamálum þegar undirbúningur að þessari stefnumótun hefst frú forseti öryggisráði sameinuðu þjóðanna ber að varðveita frið og öryggi í heiminum eins og kom fram í ræðu halldórs ásgrímssonar þáverandi utanríkisráðherra á alþingi árið tvö þúsund og þrjú er framboð íslands til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna rökrétt framhald þeirrar viðleitni að tryggja grundvallarhagsmuni íslands á sviði utanríkismála með virkri þátttöku í alþjóðasamstarfi einkum á vettvangi sameinuðu þjóðanna sú viðleitni felst í því að ísland axli þá ábyrgð á alþjóðavettvangi sem vel stæðu og sjálfstæðu ríki ber skylda til gagnvart alþjóðasamfélaginu

þar eigi aðeins stórveldin að sitja og véla um heimsmálin ég hafna með öllu slíkum sjónarmiðum friður og öryggi í heiminum er ekki einkamál stórveldanna heldur svo brýnt hagsmunamál alls mannkyns að öllum ber skylda til að leggja sitt af mörkum allt frá stofnun sameinuðu þjóðanna hefur það verið grunnstef í starfi samtakanna að raddir allra ríkja stórra sem smárra eigi að heyrast þegar fjallað er um brýn alþjóðamál frú forseti sjálfbær nýting auðlinda hafsins er einn af hornsteinum utanríkisstefnu íslands í þeim efnum hafa íslendingar gengið á undan með góðu fordæmi sýnt ábyrgð í umgengni við auðlindir hafsins en því miður er svo ekki um alla ofveiði og rányrkja á fiskimiðum víða um heim kann þegar fram í sækir að hafa neikvæð áhrif á afstöðu fólks til fiskveiða almennt í nýlegri skýrslu sem birt var í þekktu vísindariti er gefið í skyn að allur fiskur kunni að hverfa úr heimshöfunum innan fimmtíu ára verði ekki þegar í stað gripið til víðtæks fiskveiðibanns það ber að taka undir þau varnaðarorð vísindamanna að fara þurfi með gát í umgengni við hinar fjölbreyttu og viðkvæmu auðlindir hafsins á hinn bóginn skiptir máli að það sé gert á réttum vettvangi og forðast ber að umræðan stjórnist af alhæfingum öfgum og tilfinningahita á undanförnum vikum og mánuðum hefur utanríkisráðuneytið í samráði við sjávarútvegsráðuneytið tekið þátt í aðgerðum til að koma böndum á raunverulega rányrkju hinna lifandi auðlinda hafsins í okkar nágrenni ólöglegar og eftirlitslausar fiskveiðar skipa sem skráð eru undir hentifána eru alvarleg ógnun við hagsmuni sjávarútvegsríkja við þessari ógn verður að bregðast af fullri einurð við íslendingar eigum að taka forystu í baráttunni gegn sjóræningjaveiðum þessi barátta kallar á gott samstarf við aðrar þjóðir um þetta brýna hagsmunamál alls mannkyns það er einnig mikilvægt að ráðast að rótum vandans sem er einfaldlega sá að sjóræningjaveiðar borga sig þrátt fyrir allt löndunarbann og bannlistar geta verið mikilvægt tæki til þess að auka kostnað þeirra sem stunda þetta ólöglega athæfi samstarf við fjármálastofnanir og önnur fyrirtæki sem veita útgerðum sjóræningjaskipa þjónustu sína getur einnig gert slíkum útgerðum erfiðara um vik en við verðum einnig að vera tilbúin til þess að taka sjálf af skarið hugsanlegt er að við stöndum frammi fyrir því að heyja nýtt þorskastríð til varnar fiskimiðunum umhverfis landið gegn taumlausri rányrkju þá hlýtur að koma til álita að beita öllum tiltækum ráðum og verða togvíraklippurnar sem nýttust vel í fyrri þorskastríðum ekki undanskildar í þeim efnum frú forseti á liðnum áratug hefur íslandi tekist að byggja upp eitt öflugasta fríverslunarnet í heiminum samningurinn um evrópska efnahagssvæðið tryggir okkur aðgang að innri markaði evrópusambandsins sem er ekki aðeins stærsta sameiginlega markaðssvæði veraldar heldur einnig okkar mikilvægasti markaður samræmdar reglur um viðskipti á öllu evrópska efnahagssvæðinu og óhindraður aðgangur íslenskra fyrirtækja að mörkuðum í evrópu hefur verið einn helsti hvatinn að íslensku útrásinni fríverslunarsamningar efta við ríki utan e s b hefur síðan víkkað út það net efta hefur lokið við gerð sextán fríverslunarsamninga í dag nær fríverslunarnet íslands til ríkja í fjórum heimsálfum með átta hundruð fimmtíu milljóna íbúa við munum allt um það halda áfram að vinna að því að efla þetta net nýlega var lokið samningaviðræðum við egyptaland og þá hefur þráðurinn verið tekinn upp að nýju í viðræðum við kanada og eru vonir bundnar við að takist að ljúka þeim samningum á þessu ári þá hafa efta ríkin sérstaklega verið að styrkja stöðu sína í asíu nú fara fram viðræður við samstarfsráð ríkja við persaflóa og í undirbúningi eru fríverslunarviðræður við indónesíu í sumar var lokið við hagkvæmniathugun á gerð fríverslunarsamnings milli íslands og kína og standa vonir til þess að fríverslunarviðræður geti hafist á þessu ári það er því ljóst að þróunin á þessu sviði er hröð og það má jafnvel gera sér í hugarlund að innan örfárra ára muni það fríverslunarnet sem ísland er hluti af ná til ríkja með á um þriðja milljarða íbúa eða um einn þriðji alls mannkyns fríverslunarsamningar og aðrir tvíhliða samningar á viðskiptasviðinu eins og fjárfestingasamningar og tvísköttunarsamningar geta skipt sköpum fyrir útrás íslenskra fyrirtækja íslensk fyrirtæki leita nú í síauknum mæli að nýjum mörkuðum og viðskiptatækifærum og hlýtur þá áhuginn að beinast að hagvaxtarsvæðum asíu en einnig að austur evrópu og afríku utanríkisþjónustan verður að vera vakandi fyrir því hvar sóknarfærin liggja og tryggja að íslensk fyrirtæki geti sem víðast notið bestu viðskiptakjara jafnframt er ljóst að mikilvægi tvíhliða viðskiptasamninga eykst enn á næstu árum eftir að samningaviðræður um aukið frelsi í heimsviðskiptum innan alþjóðaviðskiptastofnunarinnar sigldu í strand síðastliðið sumar á þessari stundu verður ekki fullyrt hvenær hægt verði að taka þráðinn upp að nýju en við íslendingar hljótum að gera okkur vonir um að viðræðurnar geti hafist að ný sem fyrst enda eiga fáar þjóðir jafn mikið undir því að frjálsræði verði aukið í alþjóðlegum viðskiptum eins og við íslendingar eitt erfiðasta umfjöllunarefnið í þessum viðræðum eru viðskipti með landbúnaðarvörur af hálfu íslands hefur verið lögð áhersla á að tryggja íslenskum landbúnaði raunhæf tækifæri til aðlögunar að breyttu rekstrarumhverfi bæði neytendum og bændum til hagsbóta á meðal íslenskra bænda er skilningur á nauðsyn þess að rekstrarumhverfi þeirra verði breytt og að þeir tengist alþjóðavæðingu viðskiptalífsins og hafa þeir undirbúið sig undir breytta tíma af mikill framsýni og þekkingu jafnframt er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þessi þróun býður upp á margvísleg tækifæri fram til þessa hefur tollvernd í mörgum nágrannaríkjum okkar einkum ríkjum evrópusambandsins gert að verkum að tækifæri til þess að auka útflutning landbúnaðarvara eru mjög fá mikilvægt er að við reynum að skapa aukið svigrúm til útflutnings landbúnaðarvara því eru nýhafnar viðræður við evrópusambandið um aukið frjálsræði í viðskiptum með landbúnaðarvörur og ég er vongóð um að þær viðræður muni skila ávinningi til bæði neytenda og bænda frú forseti evrópusambandið stendur í dag á krossgötum við inngöngu rúmeníu og búlgaríu í evrópusambandið um áramótin verða aðildarríki þess orðin tuttugu og sjö og hafa þá tólf ný ríki bæst í hóp aðildarríkja e s b á innan við þremur árum stækkunin hefur haft margvísleg áhrif á ásýnd innviði og áherslur evrópusambandsins aðildarríki e s b standa nú frammi fyrir þeirri spurningu hvað nú taki við og bendir ýmislegt til þess að ekki séu allir á eitt sáttir um svarið þróun mála innan e s b varðar hagsmuni íslands með beinum hætti eins og ég hef vikið að hér að framan er evópusambandið á meðal okkar mikilvægustu samstarfsaðila á fjölmörgum sviðum ekki einvörðungu á sviði viðskipta heldur og á sviði utanríkis og öryggismála og löggæslusamstarfs og er þá aðeins fátt eitt talið samstarf íslands og evrópusambandsins er byggt á sameiginlegum hagsmunum og gildismati og ég er sannfærð um að þetta samstarf mun halda áfram að styrkjast á komandi árum ég tel að það sé skylda utanríkisráðuneytisins að fylgjast grannt með þróun mála innan e s b þannig að þegar á reynir séum við í stakk búin til að taka ákvarðanir um hvernig hagsmunum okkar sé best borgið í samskiptum okkar við evrópusambandið frú forseti nýlega urðu þau ánægjulegu tíðindi að samningur íslands og færeyja um sameiginlegt efnahagssvæði landanna sem gjarnan er kenndur við hoyvík í færeyjum öðlaðist gildi færeyingar eru vissulega fámenn þjóð en raunin er sú að færeyjar eru íslenskum fyrirtækjum mikilvægara markaðssvæði en margir stærri markaðir samningurinn er því stórt skref í þá átt að efla tengsl milli íslands og færeyja ég hef einnig ákveðið að stíga annað stórt skref í þeim efnum með því að opna aðalræðisskrifstofu íslands í færeyjum á næsta ári er stofnun aðalræðisskrifstofunnar nokkur tíðindi því um er að ræða fyrstu sendiskrifstofu erlendis ríkis sem verður opnuð í færeyjum og er það sannarlega við hæfi að í þeim efnum skyldum við íslendingar verða fyrstir til færeyingar hafa einnig sýnt áhuga á aðild að efta og við munum vitaskuld styðja þá í þeirri viðleitni með ráðum og áður mér var að sönnu ánægja að við gátum fagnað gildistöku hoyvíkur samningsins á síðasti þingi norðurlandaráðs í kaupmannahöfn segja má að hoyvíkur samningurinn sem byggir á gagnkvæmu trausti grannþjóða sé dæmi um norrænt samstarf eins og það gerist best í nýlegri könnun kemur fram að íslendingar og norðmenn legðu meiri áherslu á norrænt samstarf en þau norðurlandanna sem aðild eiga að evrópusambandinu þetta er okkur áminning um mikilvægi þess að efla norrænt samstarf og gera það að áhugaverðum samstarfsvettvangi fyrir norðurlöndin öll frú forseti á

meginstoð öryggis og varnarstefnu íslands er sem fyrr samkomulagið við bandaríkin öryggis og varnarstefnan er hins vegar raunar sífelldum breytingum undirorpin og þarf stöðugt að vera í endurskoðun slík endurskoðun kallar á yfirvegaða og vandaða umræðu um hvernig best megi sinna öryggis og varnarþörf landsins þetta mál er mikilvægara en svo að afgreiða megi með flimtri eða innantómu pólitísku karpi allir stjórnmálaflokkar þurfa að taka þátt í þeirri stefnumótun og fræðasamfélagið þarf einnig að eiga þar aðkomu til skoðunar er í hvaða farveg beri að beina umræðunni til þess að hún nýtist til þeirrar stefnumótunar